Das ist ein ganz wichtiger Beitrag. Beim Wechsel des Anbieters muss die eigene Nummer innerhalb eines Tages mitgenommen werden können.

Die Sozialdemokratische Fraktion hat außerdem durchgesetzt, dass bei einem Notruf vom Handy aus der Standort automatisch übermittelt und so schnelle Hilfe ermöglicht wird. Auch hier war es ein langer Kampf, das durchzusetzen, da viele erst einmal behaupteten, das sei technisch gar nicht möglich.

Das ist eine große Hilfe für die Bürger und Bürgerinnen. Auch Menschen mit Behinderungen sollen es bald leichter haben. Für sie muss der ungehinderte Zugang zu den Mitteln der Telekommunikation sichergestellt werden.

zivilrechtliche Fragen auftauchen?

überlassen,